Az Európai Unió talán még soha nem állt akkora kihívás előtt, mint éppen most. De ezek a rendkívüli idők rendkívüli tetteket hoztak ki Európából. Itt született meg minden idők legnagyobb uniós mentőcsomagja, védve az európai munkahelyeket és az európai polgárokat. Van azonban egy miniszterelnök Európában, egy Orbán Viktor nevű, aki vétóval fenyegeti ezt a csomagot, pusztán azért, mert szerepel benne a jogállamiság feltételrendszere. Az ok egyszerű, azért nem akarják a jogállamsági feltételt, mert ezt az uniós pénzt is el szeretnék lopni Magyarországon. Kérem képviselőtársaimat, tegyék fel maguknak a kérdést Az Önök által képviselt tisztességes európai polgárok azért dolgoznak, hogy az ő pénzükből legyen Magyarország leggazdagabb embere Orbán Viktor? Akinek a rendszere megszállta Magyarország legnagyobb internetes újságját, elfoglalja és megszünteti a Klubrádiót, most pedig legutoljára kultúrharcos támadást indított Magyarország régi egyeteme, a Színművészeti Egyetemmel szemben, és most csak az Orbán rendszer elmúlt néhány hetéről beszéltem.